Az influenza azokat veri le, akiknek gyenge a szervezetük. Nem csak oltásra van szüksége tehát a közép és kelet európai országoknak, hanem szervezeterősítésre is.

A rendszerváltást kellene támogatni, nem csak a gazdaságot, természetesen azt is hiszen a gazdaság, a média és a politikum közép és kelet európai országok nagy részében ma is azok kezében van, akik negyven éven keresztül módszeresen tönkretették ezt a régiót. Tehát azt kellene támogatni, amit európai értékeknek nevezünk, hogy egy országban ne azon vitatkozzanak a soknyelvűség Európájában hogy nyelvtörvényre van szükség, hogy egy másik országban ne a kollektív bűnösséget akarják akár lábjegyzetként belopni a szerződésbe, hanem az európai értékeket.